Monsieur le Président, chers collègues, l'ampleur de la crise globale mondiale, les urgences sociales et environnementales appellent une action résolue de l'Union européenne au G20, qui sorte des déclarations d'intention sur la régulation de la finance internationale. D'abord, les négociations de l'Organisation mondiale du commerce ne doivent pas transformer le monde en une jungle capitaliste mais appliquer des normes sociales, environnementales et de création d'emplois dans le système des échanges. Elles doivent s'attaquer au fléau du chômage qui touche maintenant plus de 250 millions de personnes sur la planète, en cessant les politiques d'austérité en cours. À l'opposé, il faudrait assécher les paradis fiscaux et inventer un mécanisme de taxation des mouvements de capitaux, inventer un fonds mondial de stabilisation des prix des matières premières, à commencer par les prix des matières premières agricoles, engager une refonte du système monétaire international avec un autre rôle du Fonds monétaire international, visant l'emploi, le développement humain durable, avec la création d'une monnaie mondiale universelle contre la loi du dollar. De même, il faut maintenant faire cesser ce scandale des agences de notation qui sont juges et parties au seul service des banques. Les peuples doivent avoir leur mot à dire sur tous ces enjeux qui les concernent.